Onder geloofsvervolging in Vietnam lijden aan christelijke zijde vooral de etnische minderheden in de centrale hooglanden en in het noorden. Verspreiding van bijbels en christelijke lectuur in hun taal is verboden, zo ook het houden van erediensten. Donkerder nog is het lot van tientallen christenen uit deze etnische minderheden, die onder zware omstandigheden jarenlange gevangenisstraffen moeten uitzitten op grond van zeer dubieuze aanklachten.

Dat overkwam vorige maand nog de Vietnamese voorganger Nam met drie medechristenen. De 56 jarige Nam werd geschept door een legertruck en overleed ter plaatse. Commissie, de ernst van geloofsvervolging in Vietnam is evident.